Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au début d'un processus et, pour démontrer que cette supervision est réellement une plus value, et peut être la première leçon tirée de la crise financière, il va d'abord falloir choisir de la manière la plus objective possible les personnes qui vont être en charge de cette supervision je crois que les procédures retenues vont dans cette direction et puis démontrer l'efficacité de la supervision dans les différents domaines si l'on veut, comme plusieurs l'ont demandé au sein de cette assemblée, aller vers une supervision de plus en plus européenne. Ce sera simplement par la démonstration de l'efficacité de cette supervision intégrée à l'échelon européen que l'on pourra encore progresser. Mais, je le répète, c'est probablement la première et la plus importante leçon tirée de la crise financière que de mettre en place cette nouvelle architecture. À nous, maintenant, de la faire fonctionner au mieux et de renforcer, je le répète, étape par étape, le caractère réellement européen de cette nouvelle supervision. La deuxième remarque que je veux faire M. Gauzès y a fait allusion tout à l'heure c'est que nous allons à nouveau travailler cet après midi dans un trilogue, nous allons reparler des fonds d'investissement, et je crois qu'il faut que tout le monde bouge, que tout le monde accepte la même démarche que celle que nous venons d'entreprendre et de réussir pour la supervision financière. Il y a encore, c'est vrai, des blocages au Conseil, il y a des débats au sein de votre assemblée sur un certain nombre d'aspects de cette évolution concernant les fonds d'investissement mais c'est un thème qui doit progresser. Je pense qu'avec le Commissaire Barnier, nous souhaitons vraiment mettre en place un calendrier serré d'entrée en vigueur de nouveaux textes. Sur les fonds d'investissement nous tenterons déjà de progresser cet après midi il faut entrer dans la même démarche et tenter de fixer un cadre qui soit un cadre européen et qui protège réellement les citoyens et les consommateurs dans le cadre d'un certain nombre de produits ou d'activités qui se développent sur le territoire de l'Europe. Je dirais simplement que, pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux en matière de régulation, de supervision, Michel Barnier a annoncé qu'à l'occasion du Conseil Ecofin informel il y aurait une comparaison, d'une certaine manière, de ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique. Je voudrais vous confirmer que j'ai l'intention d'inviter la présidente de la commission économique et monétaire lors de cet Ecofin informel pour traiter de ce point, pour débattre de l'état d'avancement des travaux, qui ne concernent pas seulement le Conseil et la Commission mais aussi le Parlement.

En ce qui concerne la taxation des transactions financières, il y a bientôt dix ans, lors de la précédente Présidence belge du Conseil, j'avais tenté de mettre simplement le dossier en débat. Et nous n'avons pas pu débattre. Nous avions à peu près l'unanimité belge sur le sujet. C'était la seule unanimité dégagée autour de la table.

Je peux entendre un certain nombre de demandes fortes de présenter des propositions concrètes sur des taux, sur l'assiette, sur l'utilisation de la recette. Il faudrait peut être d'abord que, dans un certain nombre d'États européens, les idées évoluent pour nous permettre d'ouvrir réellement la discussion sur des modalités pratiques.

Nous le reprendrons fin du mois lors de l'Ecofin informel et je souhaite vraiment que l'on puisse progresser mais en ce compris sur l'affectation des moyens. Ne nous trompons pas il ne s'agit pas de résoudre des crises à travers cette taxation. Il s'agit peut être, comme beaucoup l'évoquent, de lutter contre la spéculation. Il s'agit aussi de dégager des moyens financiers et on est déjà en train de les utiliser trois ou quatre fois une fois pour lutter contre le changement climatique, une fois pour l'aide au développement, une fois pour boucher les trous dans les budgets. C'est un débat qui ne sera pas simple mais on est loin, je le reconnais, d'un accord sur ce point. Je veux terminer, Madame la Présidente, par la consolidation budgétaire. Ne nous trompons pas le semestre européen c'est une étape. Il y en aura d'autres, nous débattrons des sanctions. L'orientation qui vient d'être prise c'est d'abord d'en débattre peut être pour les États membres de la zone euro avant de voir comment étendre, en fonction des dispositions actuelles des traités, ces mécanismes à des États de l'Union européenne qui ne sont pas membres de la zone euro. L'idée est bien entendu d'aller vers des convergences macroéconomiques, de consolider le budget mais je voudrais rappeler que le pacte qui nous lie en matière budgétaire est un pacte de stabilité et de croissance et que l'on n'oubliera pas non plus le débat sur la croissance, sur l'emploi et sur les politiques sociales et environnementales à mener en Europe. Tout ce débat budgétaire ce n'est pas simplement un débat de retour à l'équilibre dans nos différents États. Il s'agit de voir quelle est la qualité des budgets qui permette non seulement d'aller vers l'équilibre mais d'aller aussi vers la croissance, la création d'emplois, le développement de politiques sociales et une participation active, je dis bien active, à la lutte contre le changement climatique.

La Présidence belge est évidemment disponible pour avancer sur ces différents points et, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous le ferons à nouveau dès cet après midi pour ce qui concerne les fonds d'investissement.